Herr Präsident, sehr verehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Kommissar! Ich darf mich zunächst bei Ihnen beiden bedanken für die freundlichen Worte und die sachlichen Hinweise zu meinem Bericht. Ich darf mich ebenso bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen, die sich an dieser aus meiner Sicht weitestgehend sehr sachlichen Debatte beteiligt haben. Ich bedanke mich für das Lob, ich bedanke mich auch für kritische Hinweise. Ich möchte ausdrücklich die Botschafterin der Republik Serbien, Frau Hrustanović, auf der Tribüne begrüßen, die, glaube ich, heute auch gesehen hat, dass wir in dieser Debatte über Fraktionsgrenzen hinweg deutlich gemacht haben, dass wir bereit sind, Serbien auf einem langen, nicht immer einfachen aber steten Weg in Richtung Europäische Union positiv zu begleiten. Ich glaube, es gibt viel Potenzial in diesem Land. Serbien ist eine europäische Kulturnation. Ich begrüße es ausdrücklich, dass dieses Land so klar auf einer proeuropäischen Ausrichtung unterwegs ist. Ich glaube, wichtig ist jetzt im Dezember, verehrte Frau Staatssekretärin, wenn der Rat tagt, dass die Mitgliedstaaten sich dafür entscheiden, weitere Kapitel zu eröffnen, damit der Reformprozess auch weiterhin in Serbien eine aktive Unterstützung findet. Nochmals herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, für die vielen Änderungsanträge, die wir in Kompromissen zusammengeführt haben. Es wäre schön, wenn wir morgen mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit diesen Bericht beschließen, um deutlich zu machen, dass das Europäische Parlament an der Seite der proeuropäischen Kräfte in diesem großartigen Land steht.